Mais le récent prix Nobel de la Paix qui vient de lui être attribué le met sous pression.

On l'espère, mais il est loin d'être le maître du jeu.

Là, la stratégie américaine a les mains libres, mais si le président Obama prête l'oreille à ses faucons, il risque bien un nouveau Vietnam. Signe qui ne trompe pas, le livre de Gordon Goldstein, qui décrit l'enchaînement dramatique vers l'échec lors de la guerre au Vietnam, s'arrache à Washington et on n'en trouve plus un seul exemplaire. Le président doit choisir aujourd'hui entre deux stratégies l'une est axée sur la stabilisation, l'éradication de la pauvreté, le développement économique de l'Afghanistan en assurant une présence militaire, mais civile aussi, dans tout le pays. L'autre vise à se concentrer sur quelques zones urbaines et à déclencher à partir d'elles des opérations de grande envergure contre Al Qaida. Les deux options exigent l'envoi de troupes, mais la première est tournée vers la population, la seconde vers la guerre avec, en arrière plan, le risque d'un désastre. N'appartient il pas à l'Europe de préserver Barack Obama des vieux démons qui hantent les États Unis et de l'aider à choisir la première de ces stratégies tournée vers la population? C'est en tout cas ce que pense mon groupe.